þetta er á þingskjali hundrað níutíu og átta og hundrað sextugasta og sjötta mál auk mín sem er fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu eru aðrir háttvirtir þingmenn flutningsmenn að henni en þeir eru alls fjórtán talsins háttvirtir þingmenn haraldur benediktsson elsa lára arnardóttir bjarkey gunnarsdóttir róbert marshall árni páll árnason ragnheiður ríkharðsdóttir willum þór þórsson guðbjartur hannesson vilhjálmur bjarnason vilhjálmur árnason oddný g harðardóttir ásmundur friðriksson og össur skarphéðinsson frumvarpið er í tveimur greinum fyrstu grein er um það að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi heimilt er að endurgreiða virðisaukaskatt vegna kaupa á varmadælu til upphitunar íbúðarhúsnæðis ég vek athygli á því virðulegi forseti að hér er í greininni talað um upphitun íbúðarhúsnæðis sem er smábreyting frá flutningi á þessari tillögu áður í annarri grein er fjallað um að lögin öðlist þá þegar gildi en ákvæði laga þessara falla úr gildi að liðnum fimm árum frá gildistöku þeirra mun ég nú virðulegi forseti fara betur yfir þetta mál en í greinargerð með frumvarpinu stendur meðal annars þetta frumvarp þetta var áður flutt á hundrað þrítugasta og níunda þingi þá var fyrsti flutningsmaður háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson að lokinni fyrstu umræðu var málinu þá vísað til efnahags og skattanefndar kallað eftir umsögnum og málið var rætt í nefndinni en ekki afgreitt þaðan málið var einnig flutt á hundrað og fertugasta þingi sem þrítugasta og annað mál síðast var málið lagt fram á hundrað fertugasta og fyrsta þingi sem sextugasta mál og vísað þá til efnahags og viðskiptanefndar að lokinni fyrstu umræðu nefndin kallaði eftir umsögnum og var málið tekið til meðferðar og það afgreitt frá nefndinni með nefndaráliti á þingskjali tólf hundruð áttatíu og níu sem ég mun fjalla hér um virðulegi forseti í lok míns máls með þeirri greinargerð sem ég ætla að lesa hér upp húshitunarkostnaður á landsbyggðinni hefur víða verið mjög sligandi fyrir afkomu heimila þrátt fyrir að allnokkru fé sé með niðurgreiðslum varið til þess að lækka kostnaðinn er hann mjög íþyngjandi því miður hefur þróunin orðið mjög til verri vegar á síðustu árum niðurgreiðslurnar sem hafa farið í að lækka húshitunarkostnaðinn á svokölluðum köldum svæðum hafa alls ekki haldið í við þróun orkukostnaðar og þess vegna hefur hann lagst með vaxandi þunga á heimilin í landinu þá hafa raunlaun almennt lækkað og því má ljóst vera að húshitunin tekur æ stærri toll af ráðstöfunarfé almennings sem býr á hinum svokölluðu köldu svæðum sem betur fer tókst bærilega til á fyrstu árum þessarar aldar frá árinu tvö þúsund til tvö þúsund og tvö tvö þúsund og þrjú lækkaði kyndingarkostnaðurinn að raungildi um fimmtung eða því sem næst en síðan hefur þróunin verið á verri veg sérstaklega á þetta við á svæðum þar sem búa tvö hundruð manns eða færri þar hefur húshitunarkostnaður hækkað mjög verulega þróun þessi birtist mjög skýrt í svari iðnaðarráðherra við fyrirspurn þáverandi fyrsta flutningsmanns háttvirts þingmanns einars k guðfinnssonar á hundrað þrítugasta og níunda þingi sem birt er sem fylgiskjal með þessari tillögu vekja má athygli á eftirfarandi upplýsingum kostnaður við að hita hundrað áttatíu fermetra húsnæði í dreifbýli á svæði rarik var í október tvö þúsund og tíu talinn vera um tvö hundruð þrjátíu og átta þúsund krónur kostnaðurinn var hundrað sextíu og sex þúsund krónur árið tvö þúsund og fór lægst niður í hundrað þrjátíu og átta þúsund krónur árið tvö þúsund og tvö reiknað til verðlags þegar fyrirspurninni var svarað hækkunin frá árinu tvö þúsund

athyglisvert er að skoða til samanburðar þróun húshitunarkostnaðar á svæði orkuveitu reykjavíkur þar var talið að í október tvö þúsund og tíu kostaði um níutíu og þrjú þúsund krónur á ári að kynda sambærilegt húsnæði eftir hækkun fyrirtækisins sem mjög var umtöluð

með þessari upptalningu á þessum samanburði hér virðulegi forseti sést hversu gífurlegur kostnaðarmunur er að bera saman þessar tvær veitur og annars vegar kyndingu hér á höfuðborgarsvæðinu eða í hinum litlu byggðarlögum eða á litlum svæðum eða í strjálbýli þar sem kostnaðurinn er eins og ég gerði hér að umtalsefni þetta er himinhár mismunur sem er eitt mesta óréttlætismál sem viðgengst hér á landi og eru þau þó mörg fyrir í tillögu til byggðaáætlunar sem lá fyrir alþingi þegar frumvarp þetta var fyrst flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi var kveðið afdráttarlaust upp úr um að hitaveituvæðing á íslandi hefði nánast náð hámarki hvað hagkvæmni varðaði þess er bersýnilega ekki að vænta að jarðhitaleit verði haldið áfram að einhverju marki vonir um lækkun húshitunarkostnaðar með nýjum hitaveitum eru því augljóslega litlar að mati stjórnvalda þess í stað er bent á aðrar lausnir til umhverfisvænnar orkuöflunar sem mætti styrkja með svipuðum hætti og hitaveitur hafa verið styrktar fram að þessu í því sambandi er meðal annars vísað á notkun á varmadælum um varmadælur hefur talsvert verið fjallað og athuganir gerðar á fýsileika á notkun þeirra orkusetrið á akureyri birtir til að mynda talsverðan fróðleik um þær á heimasíðu sinni þar er þessum möguleika meðal annars lýst svo varmadælur hafa notið síaukinna vinsælda á norðlægum slóðum þar sem þörf er á upphitun húsa stóran hluta ársins í svíþjóð eru til dæmis níutíu og fimm prósent allra nýbygginga útbúnar varmadælum ísland hefur ákveðna sérstöðu þegar kemur að húshitun þar sem langstærsti hluti bygginga er hitaður með ódýrum jarðvarma um átta prósent notenda hér á íslandi kynda þó hús sín með rafhitun þar sem varmadælur kæmu í sumum tilfellum til greina sem vænlegur kostur til að draga úr orkunotkun virðulegi forseti hér vil ég skjóta því inn að það eru þekkt dæmi frá nokkrum aðilum og kannski eru þekktust dæmin frá tveimur þremur aðilum austur í neskaupstað sem halda úti heimasíðu og fésbók um varmadælur og þann kostnað sem fólk þetta notar fær annars vegar af uppbyggingunni en hins vegar af orkusparnaðinum virðulegi forseti þar má finna fimmtíu til sextíu prósenta sparnað í húshitun íbúðarhúsnæðis við það að að taka í notkun varmadælu af þeim framtakssömu mönnum og konum sem það hafa gert á þessu svæði fleiri dæmi eru auðvitað til um það hér á landi en í allt of litlum mæli eins og ég gat hér um þar sem ég bendi á að nýbyggingar í svíþjóð eru níutíu og fimm prósent taldar

í gas vökvakerfinu er ákveðið efni eða svokallaður vinnslumiðill sem breytir um fasa á leið sinni um kerfið við þessar fasabreytingar myndast varmaorka sem nýta má til húshitunar varmadæla skilar frá sér varmaorku til upphitunar en þarf til þess raforku til að knýja dælukerfið en sú raforka er þó mun minni en þyrfti við hefðbundna rafhitun orkuhagkvæmni varmadælu ræðst því af hlutfalli þeirrar orku sem fæst frá henni og orkunnar sem þarf til að knýja hana nokkrar umsagnir bárust um frumvarpið á hundrað fertugasta og fyrsta þingi og almennt voru þær jákvæðar fram kom að varmadælur stæðu jafnfætis ódýrustu hitaveitum í landinu og því hagur allra að örva útbreiðslu og notkun þeirra á svokölluðum köldum svæðum auk þess var vakin athygli á því að ekki væri skynsamleg orkunýting að nota hágæða raforku til að breyta í lággæða hitaorku og að með notkun varmadælna mætti mæta sömu hitunarþörf með færri kíló vattstundum af hágæða raforku afkastageta raforkukerfisins skerðist ekkert með uppsetningu varmadælu sem þýðir að þær kíló vattstundir sem sparast má nota í aðra uppbyggingu það er vert að vekja sérstaklega athygli á þessu virðulegi forseti að við það að varmadælum yrði fjölgað hér á landi og fýsileika þeirra aukinn mundi sparast raforka og þar af leiðandi þörf á nýbygginga virkjana hvað það varðar í umsögn orkuseturs akureyrar segir með varmadælu er í raun verið að skila verðmætri raforku til baka inn í kerfið og því má segja að varmadælur séu okkar smæstu virkjanir endurgreiðsla virðisaukaskatts mundi bæði auka hagkvæmni varmadæluuppsetninga og flýta sparnaði á raforkunotkun til hitunar sem svo aftur drægi úr niðurgreiðsluþörf ríkissjóðs það er vert að benda á þetta líka vegna þess að

í umsögn ríkisskattstjóra var vakin athygli á nokkrum atriðum í fyrsta lagi taldi ríkisskattstjóri gildissvið frumvarpsins of rúmt þar sem ekki lægi ljóst fyrir hvort heimildin ætti að gilda bæði um íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði gerð hefur verið breyting á frumvarpstexta frá síðustu framlagningu málsins meðal annars til að bregðast við þessari athugasemd ríkisskattstjóra þá benti ríkisskattstjóri einnig á að orðalagið og tengdum búnaði til húshitunar væri nokkuð opið og til þess fallið að kalla á matskenndar ákvarðanir orðalagið hefur verið fellt brott úr frumvarpstexta og hefur því þessari óvissu verið eytt virðulegi forseti án þess að dómur sé lagður á það að öðru leyti er það svo að stofnkostnaður við varmadælukyndingu er talsverður meðal annars vegna þess að þær bera margvísleg gjöld svo sem tolla og tvö hundruð fimmtíu og fimm prósenta virðisaukaskatt með breytingum á lögum um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar var opnað fyrir það að ríkið gæti tekið þátt í stofnkostnaði við umhverfisvæna orkuöflun sem drægi úr rafhitun eða olíukyndingu þetta er sannarlega skref í rétta átt en þó er ljóst að betur má ef duga skal stofnkostnaður við varmadælur er talsverður og því mun taka nokkur ár að greiða hann niður með mögulegum ávinningi í lægri húshitunarkostnaði hætt er við að fáir sjái sér hag í því að fjárfesta í svona búnaði þess vegna er eðlilegt að ríkið afnemi tolla og endurgreiði virðisaukaskatt af varmadælum að minnsta kosti tímabundið til þess að stuðla að lækkun húshitunarkostnaðar með þessum hætti og er það lagt til í þessu frumvarpi virðulegi forseti það hefur komið hér fram að þeir sem dýrustu hitunina séu um átta prósent íbúa þannig að þetta gæti átt við sára tuttugu og fimm þúsund manns sem þetta gæti komið mjög til móts við þrátt fyrir endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna kaupa á varmadælu er ljóst að húshitunarkostnaður á ýmsum landsvæðum verður hærri en viðunandi getur talist um ókomin ár áfram verður því að halda með niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði þar sem hann er lægstur jafnframt því að leita annarra leiða til þess að draga úr þessum mikla og sára kostnaði sem víða birtist okkur á þessu sviði á landsbyggðinni síðan er það virðulegi forseti

með þessu frumvarpi svar iðnaðarráðherra við fyrirspurn einars k guðfinnssonar um húshitunarkostnað sem er á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og fjögur í tuttugasta og sjöunda máli á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi þar voru settar fram nokkrar fyrirspurnir og meðal annars sem svar við fyrirspurn tvö þar sem segir meðal annars með leyfi forseta þar sem hér á landi er að finna margar litlar hitaveitur sem þjóna fáum íbúum og þar með mjög mörg orkuveitusvæði var að höfðu samráði við fyrirspyrjanda ákveðið að í svarinu yrði verð á húshitun einskorðað við færri svæði verðsamanburður sá sem ég hef hér gert að umtalsefni nær yfir fjögur svæði þar sem raforka er notuð til húshitunar það er hjá rarik í þéttbýli og dreifbýli og hjá orkubúi vestfjarða í þéttbýli og dreifbýli þá er skoðuð verðþróun hjá fjórum hitaveitum og þremur kyntum hitaveitum með því að skoða þessa þrjá flokka er talið að hægt sé að setja fram gott yfirlit yfir kostnað við húshitun hér á landi á umræddu tímabili ráðuneytið fékk aðstoð orkustofnunar við að svara fyrirspurninni í útreikningum stofnunarinnar er horft til heildarverðs til neytenda með öllum sköttum og gert ráð fyrir niðurgreiðslum þar sem það á við hafa þarf í huga að á þessu tímabili hefur heildarfjöldi kíló vattstunda sem er niðurgreiddur ekki alltaf verið sá sami árið tvö þúsund og tvö var hámark niðurgreiddra kíló vattstunda hækkað úr þrjátíu þúsund kíló vattstundum á ári í fimmtíu þúsund kíló vattstundir árið tvö þúsund og fimm var hámarkið aftur lækkað og þá í þrjátíu og fimm þúsund kíló vattstundir hámarkið var aftur hækkað árið tvö þúsund og sex og þá í fjörutíu þúsund kíló vattstundir og hefur haldist óbreytt síðan það er rétt að geta þess virðulegi forseti að þetta var auðvitað gert í ýmsum tilgangi meðal annars til þess að hvetja fólk til orkusparnaðar og með því að einangra hús betur

í tölunum er gert ráð fyrir sömu orkuþörf þrátt fyrir að mismikla orku þurfi til að viðhalda sama innihitastigi eftir því hvar á landinu húsið er þá er gert ráð fyrir að ofnakerfi á svæðum þar sem framrásarhiti heits vatns er lágur sé stærra en ella og er því gert ráð fyrir að hiti sé nýttur niður í þrjátíu og fimm gráður þá er kyndikostnaður oft afar mismunandi eftir aldri og einangrun húsa getur til dæmis nýtt gler og gluggaumbúnaður skipt sköpum í kyndingarkostnaði landsmanna virðulegi forseti þess má geta að það hefur verið í gildi átak sem hefur hvatt til þess að þetta væri gert síðan eru virðulegi forseti töflur sem eru í frumvarpinu þar sem fjallað er um það húsnæði og borið saman sem hér hefur verið gert að umtalsefni það er annars vegar hundrað fermetra húsnæði fjórtán hundruð og fimmtíu fermetra húsnæði hundrað og áttatíu fermetra húsnæði eins og ég hef gert hér að umtalsefni og húsnæði tvö hundruð fimmtíu fermetrar þetta eru ákaflega fróðlegar töflur sem þarna eru settar fram og í raun og veru ætti ekki að þurfa annað en þessar töflur til að sýna fram á mikilvægi samþykktar þessa frumvarps og að ríkisvaldið samþykki þar með að gefa eftir toll og virðisaukaskatt af innflutningi varmadælna til að setja upp alla vega á þeim og auðvitað alls staðar þar sem menn vilja en mundi koma sér auðvitað best á köldum svæðum eins og ég hef hér gert að umtalsefni og bendi aftur á þá reynslu sem þá má og hægt er að sjá og kom fram í umsögn ef ég man rétt frá þeim frumkvöðlum sem þetta gerðu austur í neskaupstað og hafa meðal annars eins og ég hef áður sagt birt yfirlit um orkukostnaðinn sinn þar sem maður getur algjörlega borið hann saman og séð hvernig hann hefur lækkað eins og kemur fram hér í greinargerðinni er þetta mikill stofnkostnaður hjá einstaklingum með tollinum og virðisaukaskattinum sem er kannski mörgum ofviða og gerir það að verkum að fýsileikinn að setja upp varmadælu er ekki eins mikill vegna þess að það tekur þá miklu lengri tíma að fá þennan fjárhagslega ávinning sem af þessu leiðir það má líka segja virðulegi forseti að ef ekkert verður gert munu miklu miklu færri setja upp varmadælur og þar af leiðandi ríkissjóður ekki að fá neinn toll og neinn virðisaukaskatt vegna þess hve fáir munu gera þetta þess vegna er það virðulegi forseti að með samþykkt þessa frumvarps með því að fella toll og virðisaukaskatt niður af varmadælum

en ríkissjóður mundi í framtíðinni fá ávinning með lægri niðurgreiðslukostnaði eða ekki eins mikilli þörf til að auka niðurgreiðslur vegna þess að niðurgreiðslurnar sem eru munu þá deilast út til færri aðila hvað það varðar eins og ég segi virðulegi forseti held ég að þetta mál sé þannig mál ég vil nú ekki fara að nota neinar enskuslettur hvað þetta varðar en mjög mikilvægt mál til þess að setja fram til þess að koma til móts við fólk á köldum svæðum sem telst vera átta prósent íbúa þessa lands sem er að sligast af miklum og háum upphitunarkostnaði þess vegna er þetta kannski eitt það mesta jafnréttismál sem hægt er að hugsa sér hvað þetta varðar í þessu tilfelli ég vil því trúa því virðulegi forseti að um leið og ég legg það til að þetta mál fari til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar til

að nefndin komist að sömu niðurstöðu og síðasta nefnd gerði vegna þess að sú nefnd kláraði málið málið var tekið út úr nefnd og nefndin lagði til að frumvarpið yrði samþykkt með þeirri breytingu sem ég hef og við höfum flutningsmenn þessarar tillögu sett hér inn það er að það verði skilyrt við varmadælur til upphitunar íbúðarhúsnæðis það voru allir nefndarmenn sem voru fundinum átt talsins sem samþykktu þetta nefndarálit og lögðu þetta til við alþingi hvers vegna var það ekki samþykkt virðulegi forseti ég hygg að þrátt fyrir góð tilmæli þáverandi þessu frumvarpi að þá náði málið einfaldlega ekki fram eins og oft gerist á lokadögum þingsins að þá eru þingmannafrumvörp tekin út úr nefndum

í svona ja í því sem þá er að gerast mörg þingmál mörg stjórnarfrumvörp mikil umræða og svo framvegis og svo framvegis það vill líka virðulegi forseti gerast að þegar talað er um eina góða tillögu eins og þarna var að þá vilja menn endilega hnýta við það aðrar tillögur ég er ekki að segja að það hafi verið svoleiðis þá en það er eftirtektarvert og um leið virðingarvert af fyrrverandi efnahags og viðskiptanefnd að klára málið og leggja það til þings til annarrar umræðu og mæla með því að það yrði samþykkt með þessari breytingu sem þar var gerð þessi breyting virðulegi forseti að skilgreina þetta við íbúðarhúsnæði var sjálfsögð og kemur ekki hún skemmir ekkert málið þó að það séu ekki atvinnufyrirtæki sem geta gert þetta vegna þess að atvinnurekstur getur að sjálfsögðu sett upp varmadælur líka en þess ber að geta að í virðisaukaskattskerfinu fá fyrirtæki þetta sem innskatt og útskatt og geta tekið þetta þannig inn og þess vegna má segja að í þessu frumvarpi sé líka verið að jafna aðstöðu milli lögaðila og einstaklinga við getum bara sagt virðulegi forseti sem dæmi ef ég ræki mitt heimili sem einkahlutafélag og vildi setja upp varmadælu og væri með virðisaukaskattsnúmer þá get ég fært þetta út og inn og allan kostnað við að setja þetta upp alveg eins og færður er kostnaður við húshitun en það gerum við ekki við mikilvægustu hlutafélög landsins sem eru fjölskyldurnar og heimilin heldur erum við með þetta þannig þess vegna virðulegi forseti hef ég flutt þetta frumvarp endurflutt það sem fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps ásamt fjórtán öðrum þingmönnum úr öllum flokkum ef ég man rétt fyrir utan pírata að vísu ég sé að þeir eru ekki hér á

getur haft mikla þjóðhagslega þýðingu mjög mjög mikla þýðingu fyrir alla vega átta prósent íbúa og jafnvel fleiri sem fá þá skjótvirkustu leiðina til að lækka sinn húshitunarreikning um fimmtíu til sextíu prósent eftir því hvernig það tekst til það þarf ekkert að velta því fyrir sér virðulegi forseti hvort þetta sé rétt vegna þess að orkusetrið hefur sett fram þetta er reynsla frá nágrannalöndum okkar og eins og ég áður sagði frá þeim aðilum sem hafa gert þetta opinbert og birta það bæði á fésbókinni og annars staðar að þá er þessi mikil fjárhagslega ávinningur kemur hann strax fram eins og hefur komið fram og ég hef getið hér um hjá þeim íbúum á neskaupstað sem ég þekki best til hef skoðað og fylgst með þeirra uppsetningu og þeirra rekstri á þessu ég hika því ekki við virðulegi forseti vegna þess að það hefur oft verið rætt hér á alþingi um þetta mikla misrétti sem ég hef hér gert að umtalsefni í þessari greinargerð um húshitunarkostnað á köldum svæðum á móti því sem best gerist hér á höfuðborgarsvæðinu til dæmis að þá er þetta mjög mikilvægt mál inn í þá umræðu við að lækka húshitunarkostnað þeirra sem vilja fara í þetta og ég er alveg sannfærður um það virðulegi forseti að verði þetta frumvarp samþykkt munum við sjá mjög marga íbúa á þessum svæðum setja upp varmadælur og þar með fá mestu kjarabót sem þeir geta kannski fengið það er að lækka húshitunarkostnaðinn sinn um fimmtíu til sextíu prósent

viðskiptanefnd mundi leita umsagnar hjá háttvirtri atvinnuveganefnd sem fjallar um þessi mál auðvitað líka